tvær utandagskrárumræður fara fram í dag hin fyrri hefst klukkan ellefu að loknum dagskrárliðnum óundirbúinn fyrirspurnatími og er um stöðu atvinnulausra málshefjandi er háttvirtur þingmaður margrét tryggvadóttir félagsmálaráðherra árni páll árnason verður til andsvara hin síðari hefst klukkan þrettán þrjátíu að loknu hádegishléi og er um gengistryggð lán málshefjandi er háttvirtur þingmaður eygló harðardóttir efnahags og viðskiptaráðherra gylfi magnússon verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og standa í